In de Raad worden vandaag geen duidelijke beslissingen genomen en dat heeft eigenlijk alles te maken met de argumenten die ik daar hoor.

De economie op de lange termijn moet gered worden, en dat heeft alles te maken met die low carbon economy